langt sé liðið inn í nóttina og kvöldið þá vona ég svo sannarlega að við munum eiga hér góð skoðanaskipti og umræður um þetta mikilvæga mál

í annarri umræðu og gera það að lögum sem fyrst ég segi hreykin ekki vegna þess að þetta sé mál sem ég hafi komið svo sérstaklega að ég vil leyfa mér að fullyrða að afgreiðsla þessa máls út úr háttvirtur viðskiptanefnd en hún er einróma eins og reyndar öll önnur mál sem hér hafa verið á dagskrá og til umræðu í dag að þessi samþykkt marki ákveðin tímamót í störfum þingsins mætti ég fá hljóð herra forseti ég var að segja það háttvirtir þingmenn að hér er að mínu viti um að ræða þingmál sem skiptir sköpum í þingsögunni þetta er langstærsta svokallaða þingmannafrumvarpið þingmannamálið sem ég hygg að hafi verið afgreitt hér nái það afgreiðslu sem ég vona svo sannarlega og ég vil leyfa mér eins og ég gerði reyndar við fyrstu umræðu að hrósa þeim flutningsmönnum þessa máls um ábyrgðarmenn sem hafa sýnt þá staðfestu í gegnum öll árin fyrir hana og ég vil leyfa mér að telja flutningsmenn þessa frumvarps hér upp en það eru háttvirtir þingmenn lúðvík bergvinsson ögmundur jónasson jón magnússon pétur h blöndal arnbjörg sveinsdóttir guðni ágústsson og ágúst ólafur ágústsson herra forseti hér er um að ræða mál sem er séríslenskt í raun þetta ábyrgðarmannakerfi sem hér hefur vaxið og viðgengist um árabil á sér engan sinn líka í nálægum löndum markmið þessa frumvarps sem hér liggur fyrir er að draga úr vægi persónulegra ábyrgða og stuðla að því að lánveitingar miðist við greiðslugetu manna lántakandans sjálfs og hans eigin tryggingar en ekki

með frumvarpinu er lagt til að sett verði heildarlöggjöf um ábyrgðarmenn en svo undarlegt sem það má virðast þá er ekki í lögum að finna neinar reglur um ábyrgðir og hvernig skuli staðið að því slíkri samningsgerð það var gert hér á árinu nítján hundruð níutíu og átta samkomulag um notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga og viðskiptaráðuneytið hafði aðkomu að því samkomulagi neytendasamtökin og samtök fjármálafyrirtækja en sá galli er á gjöf njarðar að það eru ekki öll aðildarfélög samtaka fjármálafyrirtækja aðilar að þessu samkomulagi ég mæli hér herra forseti fyrir nefndaráliti háttvirtur viðskiptanefndar um þetta frumvarp til laga og nefndarálitið er að finna á þingskjali sjö hundruð áttatíu og fimm og í upphafi þess kemur fram að einir þrettán gestir komu fyrir nefndina og nefndinni bárust fjórtán umsagnir um málið í þeim mörgum kom fram að samþykkt frumvarpsins mundi hafa víðtæk áhrif á fjármálamarkaðinn íslenska til hins betra sögðu sumir til hins verra sögðu aðrir þó svo að menn hafi ekki verið endilega sammála í því mati sínu þá mælti enginn því í mót í rauninni að sett yrði löggjöf um ábyrgðir ég vil leyfa mér að vitna til umsagna samtaka fjármálafyrirtækja og seðlabanka íslands og fleiri sem leggja því lið nefndin hlustaði grannt á alla gesti sem fyrir nefndina komu og fór vandlega yfir umsagnir og ég vil leyfa mér að segja að þær breytingartillögur sem hér fylgja á þingskjali sjö hundruð áttatíu og sex eru til þess að skerpa enn frekar á yfirlýstum tilgangi frumvarpsins og skýra réttarstöðu ábyrgðarmanna lántaka og lánveitenda eins og ég sagði áðan þá hefur frá upphafi verið markmið flutningsmanna þessa frumvarps að draga úr vægi ábyrgða og við heyrðum það að samþykkt þessa frumvarp gæti haft það í för með sér að ábyrgðarkerfinu yrði kollvarpað og ég verð að segja það herra forseti að frétt sem að birtist í ríkisútvarpinu í dag um klukkan tvö er í rauninni dánarvottorð yfir ábyrgðarmannakerfinu því staðreyndin er sú að það hefur einn aðili þegar greitt atkvæði um þetta frumvarp og það er kaupþing sem í dag tilkynnti að bankinn hefði aflagt ábyrgðarmannakerfi og ég vil leyfa mér herra forseti að lesa frétt sem birtist í ríkisútvarpinu fyrr í dag og var svohljóðandi nýja kaupþing hefur ákveðið að leggja niður ábyrgðarmannakerfi viðskiptavinir fá því framvegis aðeins lánað í takt við eigin greiðslugetu í tilkynningu frá kaupþingi kemur fram að þetta auðveldi fólki að takast á við fjármálakreppuna og dragi úr hættu á að fjárhagserfiðleikar smiti út frá sér reynsla bankans af ábyrgðarmannakerfinu sé ekki góð innheimta hafi gengið illa og skapað bankanum óvild breytingin tekur þegar gildi en er ekki afturvirk hér er að mínu viti um nokkur tímamót að ræða og ég vil leyfa mér að tengja þessa ákvörðun bankans vitneskjunni um það að búið er að afgreiða þetta langþráða mál í fullri sátt út úr háttvirtur viðskiptanefnd og vonir standi til þess að þingið nái að afgreiða það fyrir lok þings í vor ég vil herra forseti hlaupa örstutt á ítarlegu nefndaráliti og gera stuttlega grein fyrir þeim breytingum sem nefndin leggur til að verði gerðar á frumvarpinu í fyrsta kafla frumvarpsins er gildissvið frumvarpsins afmarkað þar er gert ráð fyrir því að frumvarpið taki til stofnana og fyrirtækja sem stunda útlánastarfsemi í breytingartillögu við aðra grein eru taldar upp þær stofnanir sem um ræðir en þar segir með leyfi forseta stofnanir og fyrirtæki geta meðal annars verið viðskiptabankar sparisjóðir greiðslukortafyrirtæki

í þessari sömu breytingartillögu er efnisgrein er fjallaði um það við hvað er átt með ábyrgðarmanni og þar segir með leyfi forseta í breytingartillögu við aðra grein með ábyrgðarmanni er átt við einstakling sem gengst persónulega í ábyrgð eða veðsetur tilgreinda eign sína til tryggingar efndum lántaka enda sé ábyrgðin ekki í þágu atvinnurekstrar ábyrgðarmanns eða í þágu fjárhagslegs ávinnings hans í þessum síðustu orðum eru i rauninni fólgin áherslubreytingin það er að ákvæði frumvarpsins eiga ekki við um tilvik þegar einstaklingur tekst á hendur ábyrgð í eigin þágu í þessari sömu breytingartillögu er gerð tillaga um það að viðskiptaráðherra verði heimilt með reglugerð að undanskilja tiltekin formaður ábyrgða gildissviði laganna og þar má nefna sem dæmi þegar ábyrgðarmaður hefur gengist í ábyrgð fyrir lánveitingu sem síðan er ráðstafað til kaupa á hans eigin íbúðarhúsnæði afsakið herra forseti hér mislas ég hér er ég að vísa til þess að þetta sé ekki í ábyrgð í eigin þágu en hvað varðar reglugerðarbreytinguna þá er vísað til þess að til greina komi að ráðherra beiti heimild sinni hvað varðar tilgreindar ábyrgðir sem til stofnast við framsal kröfuréttinda eða á grundvelli annarra málefnalegra ástæðna í öðrum kafla frumvarpsins er mælt fyrir um stofnun efni og formaður ábyrgðarsamninga og þar er gengið út frá því að lánveitanda beri að tryggja tiltekna formfestu við samningsgerðina og brestur í þeim efnum geti orðið til þess að ábyrgðarmaður verði laus úr ábyrgð sinni í ljósi þess herra forseti að raunhæf viðmið skortir við framkvæmd greiðslumats þá leggur nefndin til að við fyrstu málsgrein fjórðu grein verði bætt heimild til handa viðskiptaráðherra til að setja reglugerð þar að lútandi þar verði meðal annars heimilt að kveða á um að skylda til greiðslumats geti verið undanþæg nái ábyrgðarsamningur ekki tilgreindri lágmarksfjárhæð en þessi tillaga kom fram í einni umsögn sem nefndinni barst ég vil víkja herra forseti að þriðja kafla frumvarpsins sem tekur til réttarsambands lánveitanda og ábyrgðarmanns en nefndin gerir

um lagfæringar að ræða í takt við ábendingar sem nefndinni bárust og efnislega er þó ein ný málsgrein í viðbót sem verði annarri málsgrein svohljóðandi ábyrgðarmaður skal vera skaðlaus af vanrækslu lánveitanda á tilkynningarskyldu samkvæmt fyrstu málsgrein og ef vanræksla er veruleg skal ábyrgð falla niður hér er vísað til þess að ef lánveitandi ekki uppfyllir þær kröfur sem sjöundu grein laganna gerir til hans um mat á greiðslugetu viðkomandi og tilkynningaskyldu til ábyrgðarmanns um breytta stöðu lántaka að þá og þannig að það sé um vanrækslu að ræða þá verði ábyrgðarmaður skaðlaus herra forseti áttundu greinar frumvarpsins fékk hvað ítarlegasta umfjöllun vil ég leyfa mér að segja í nefndinni en í henni er kveðið á um

geti ekki gert aðför í fasteign þar sem ábyrgðarmaður býr eða fjölskylda hans og að lánveitandi geti ekki krafist gjaldþrotaskipta á búi ábyrgðarmanns hér er um allverulega breytingu að ræða og var talsvert fjallað um skýringu þessarar greinar við umfjöllun nefndarinnar því var haldið fram að þessi grein mundi girða fyrir notkun ábyrgða og að því tilefni vill nefndin ítreka og kemur fram hér í nefndaráliti að umrætt ákvæði nær aðeins til persónulegrar ábyrgðar en á ekki við um það þegar ábyrgðarmaður veitir veðleyfi í fasteign sinni enn fremur miðast ákvæðið við það að sú fasteign þar sem ábyrgðarmaður og fjölskylda hans heldur heimili skuli undanþegin aðför nefndin telur að eigi markmið þessi að undanþiggja heimili ábyrgðarmanns aðför að nást verði jafnframt að takmarka möguleika lánveitanda til þess að krefjast gjaldþrotaskipta á búi ábyrgðarmanns gjaldþrotaskiptum verður því ekki viðkomið á búi ábyrgðarmanns á grundvelli fjárnáms sem er árangurslaust sökum þess að eignin er undanþegin aðför enda ekki um eignaleysi að ræða hjá gerðarþola það er ábyrgðarmanni í slíkum tilvikum þess meðalhófs er gætt að komi til gjaldþrotaskipta ábyrgðarmanns af öðrum ástæðum þá getur lánveitandi að sjálfsögðu lýst ábyrgðarkröfu í búið herra forseti í fjórða kafla frumvarpsins er fjallað um ýmsar takmarkanir á ábyrgð og í þriðju málsgrein níundu grein er fjallað um áhrif skuldaeftirgjafar á stöðu ábyrgðarmanns og það er gert í ljósi þess að fyrir allsherjarnefnd er nú til umfjöllunar mál til sem gerir ráð fyrir að þessir gerningar það er greiðsluaðlögun niður eftirgjöf skuldar eða hluta skuldar hafi sömu áhrif og nauðasamningur eða önnur eftirgjöf og með leyfi forseta að þá er á þingskjali sjö hundruð áttatíu og sex fimmta breytingartillaga þá segir af þessu tilefni þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgrein sextugustu grein laga um gjaldþrotaskipti og fleira skal nauðasamningur eða önnur eftirgjöf þar með talinn nauðasamningur til greiðsluaðlögunar sem kveður á um lækkun kröfu á hendur lántaka hafa sömu áhrif til lækkunar kröfu á hendur ábyrgðarmanni herra forseti ég vil en nokkuð var fjallað um það í umsögnum og í umfjöllun nefndarinnar að þar væri um afturvirkt ákvæði að ræða nefndin leggur til að þau ákvæði frumvarpsins sem lúta að stofnun efni og formi ábyrgðarsamninga gildi ekki um ábyrgðarsamninga sem hafa verið gerðir fyrir gildistöku laganna og það sama eigi við um þau ákvæði frumvarpsins sem takmarka aðför og gjaldþrotaskipti á búi ábyrgðarmanns breytingin er lögð til að gættum sjónarmiðum um afturvirkni laga og friðhelgi einkaréttar það er þessi ákvæði herra forseti eru ekki afturvirk en með hliðsjón af því að ábyrgðarsamningar eru oft gerðir til langs tíma telur nefndin eðlilegt að önnur ákvæði frumvarpsins nái til samninga sem þegar hafa verið gerðir enda séu þau í anda framkvæmdar sem viðhaft verið á grundvelli samkomulags um ábyrgðir og íþyngir lánveitendum ekki um of verði að víkja ábyrgð til hliðar í heild eða hluta á grundvelli þrítugasta og sjöttu grein samningslaga og að teknu tilliti til þeirra atvika er leiddu til setningar neyðarlaganna síðastliðið haust ákvæðið er svohljóðandi með leyfi forseta nýtt ákvæði til bráðabirgða áttunda breytingartillaga á þingskjali sjö hundruð áttatíu og sex heimilt er að víkja ábyrgð til hliðar í heild eða að hluta á grundvelli þrítugasta og sjöttu grein laga um samningsgerð umboð og ógilda löggerninga númer sjö nítján hundruð þrjátíu og sex og að teknu tilliti til þeirra atvika er leiddu til setningar laga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleira lög númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta lagagreinin veitir dómstólum meðal annars heimild til þess að lýsa óskuldbindandi löggerninga sem í upphafi voru gildir vegna atvika sem upp komu eftir gerð þeirra nefndin telur að með upptöku umrædds ákvæðis til bráðabirgða felist árétting á að við mat á beitingu heimildarinnar verði í tilviki ábyrgðarmanna litið til þeirra

bendir á nýlega bráðabirgðagreiningu seðlabanka íslands frá elleftu mars tvö þúsund og níu um áhrif yfirstandandi fjármálakreppu á efnahag heimilanna en hún gefur tilefni til þess að ætla að svigrúm ábyrgðarmanna til að standa undir skuldbindingum lántaka sé verulega takmarkað er sýnt að mati nefndarinnar að staða margra heimila er viðkvæm vegna hækkunar á greiðslubyrði og lækkandi eignaverðs auk þess sem atvinnuleysi hefur aukist mjög herra forseti nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerð er grein fyrir á sérstöku þingskjali númer sjö hundruð áttatíu og sex birgir ármannsson höskuldur þórhallsson og árni m mathiesen skrifa undir álit þetta með fyrirvara birkir jón jónsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir þetta rita auk þeirrar sem hér stendur háttvirtir þingmenn gunnar svavarsson birgir ármannsson lúðvík bergvinsson guðfinna s bjarnadóttir